Ils opèrent avec le trafic de drogues, le trafic de cigarettes, mais ils trompent également les consommateurs avec des produits à bas coûts qui sont dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement, avec la contrefaçon de médicaments et de produits de consommation courante, de pesticides, etc. Les réseaux criminels organisent la traite d'êtres humains avec l'immigration illégale et la prostitution forcée. Ils utilisent la corruption pour acheter un service, une complaisance, ou le silence, et le blanchiment pour camoufler leurs activités criminelles.

Nous avons des institutions européennes qui ont pris conscience de la situation.

Et on applaudit également les récentes propositions de la Commission européenne.

Comme identifié dans le rapport Iacolino, beaucoup d'autres axes de réflexion et de réforme sont encore à envisager. Nous devons renforcer la coopération policière et judiciaire en misant sur la formation. On peut encore exclure des offres de marché public les opérateurs condamnés pour activités criminelles ou blanchiment, et mettre en place, d'une façon transparente, une liste européenne d'organisations criminelles. Ne l'oublions pas, les premiers lésés sont les citoyens européens. Ce rapport doit nous faire prendre conscience que la mafia ne se limite pas à une partie de l'Union européenne.